Jetzt haben wir gehört, dass der Rat selbst angesichts dieses restriktiven Finanzrahmens sogar noch im Haushalt 2014 besonders bei Forschung und Entwicklung und bei den Umweltprogrammen sparen will, und zwar mehr als bei der traditionellen Landwirtschaft das ist eine falsche Schwerpunktsetzung! Jetzt komme ich zu den offenen Fragen in Bezug auf den Haushalt 2013. Wir sind am Ende der jetzigen Finanzperiode. Herr Lewandowski hat zu Recht darauf hingewiesen. Viele, viele offene Rechnungen sind da, die Mittel sind aufgelaufen, es geht um Investitionen in die Mitgliedstaaten.

Anfang des Jahres hatten wir eine Lücke von 11,2

Wir haben jetzt gehört, es gibt eine Bereitschaft zu der Zahlung von 7,3

Mrd. Euro muss unbedingt zur Verfügung gestellt werden. Meine Fraktion, wir Grünen, werden keinen weiteren Änderungsanträgen zustimmen, wenn diese Lücke nicht geschlossen wird. Und ich hoffe auch, dass die Mehrheit des Hauses keinem MFR zustimmen wird, bevor dieses Problem geklärt ist.